Vážený pán predseda, v závere uplynulého roka bola Slovenská republika bezdôvodne, bezostyšne a opakovane ohováraná poslancami z Maďarskej republiky, že prijala zákon, ktorý vraj siahol na práva Maďarov žijúcich na Slovensku. Zatiaľ čo sa z Maďarska šíria bludy o akomsi vymyslenom zákone zo Slovenska, Slovenská republika sa obrátila na Vysokého komisára pre otázky národnostných menšín, Knuta Vollebæka, aby vecne posúdil právnu normu, ktorá bola na Slovensku naozaj prijatá.

Jeho zásadné vyhlásenie potvrdilo, že zákon o štátom jazyku je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

Ďalej explicitne konštatovalo, že kroky na podporu štátneho jazyka neznižujú jazykové práva osôb patriacich k národnostným menšinám.